Aș vrea să clarific încă de la început faptul că prin această dezbatere, nu numai că afirmăm existența pericolului terorist, dar scoatem în evidență și necesitatea de a fi cu un pas înainte în lupta împotriva acestui fenomen. Discuția despre introducerea scanerelor corporale pe aeroporturile din toate statele membre ale Uniunii are, însă, implicații mai largi. Eficiența acestei măsuri este contestată din cauza faptului că substanțele ingerate sau explozibilii sub formă de pudră nu sunt detectate prin această tehnologie. Ne punem, însă, și problema siguranței în ceea ce privește sănătatea pasagerilor, în special a celor care trec frecvent prin aceste filtre. Nu putem ignora nici problema drepturilor cetățenești fundamentale, dreptul la intimitate și demnitate, atâta vreme cât scanerele oferă o imagine detaliată a corpului uman.